C'est pourquoi mon collègue Olivier Chastel a proposé plusieurs amendements visant à revenir sur ces baisses. Les enjeux de LIBE je vais me concentrer sur ce sujet, en tant que rapporteure pour mon groupe. Le Conseil prévoit une baisse de 20 millions du budget du Service européen pour l'action extérieure. Nous savons combien la réalité de sa mission est importante et que, notamment sur les questions de migration, le développement des accords de réadmission nécessite des moyens. Nous voudrions aussi soutenir les moyens alloués aux agences telles que Frontex, Europol et Eurojust.